virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýrslu hans og lýsa sérstakri ánægju með þann tón sem hann sló í ræðu sinni um mikilvægi samstöðu og samvinnu á þessum viðsjárverðu tímum sem við lifum ég vil hins vegar óhjákvæmilega minna á það í upphafi máls míns að við höfum fengið frekar lítið að sjá af þeirri samvinnu og samstöðu á fyrstu mánuðum þessarar ríkisstjórnar ég vil þó undanskilja tvo hæstvirta ráðherra hæstvirtan heilbrigðisráðherra sem óskað hefur eftir tilnefningum stjórnarandstöðunnar í hóp um greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðiskerfinu og hæstvirtan félags og húsnæðismálaráðherra sem lýst hefur vilja til þess að vinna áfram á þeim grunni sem unninn hefur verið á síðustu árum í stefnumótun á sviði húsnæðismála og óskað eftir aðkomu stjórnarandstöðunnar að því verki það er fagnaðarefni að svo sé unnið við viljum gjarnan vinna með þessum hætti leggjum því hér á þessu stutta þingi fram tillögu til þingsályktunar um bíða aðgerðir til lausnar því alvarlega ástandi sem upp er komið á leigumarkaði og þolir ekki bið

ekkert hefur verið leitað samstarfs við stjórnarandstöðuna um vinnu við skuldamál þrátt fyrir beiðni okkar þar um og horfir þar mjög öfugu við það sem tíðkaðist í tíð síðustu ríkisstjórnar þar sem þverpólitískt samstarf var um alla þætti úrvinnslu í skuldamálum heimilanna ekkert um ríkisfjármál og er það annað en boðið var upp á í upphafi síðasta kjörtímabils þegar fulltrúum stjórnarandstöðu var boðið að borðinu í karphúsinu við undirbúning áætlunar um ríkisfjármál og undirbúning kjarasamninga og ekkert höfum við heyrt um afnám hafta annað en skens og sprok úr stjórnarráðinu síðan sjáum við í fjölmiðlum að ætlunin er að rjúfa sáttina sem þegar hefur verið byggð ætlunin er að rjúfa sáttina um rammaáætlun ætlunin er að rjúfa sáttina sem var óumdeild á sviði faghópanna um að verja þjórsárver það eru skilaboðin sem við heyrum það á að brjóta upp þá sátt sem unnið hefur verið að áratugum saman til að tryggja samstöðu á íslandi um vernd og nýtingu náttúruauðlinda virðulegi forseti ég sagði að við lifðum viðsjárverða tíma og þeir eru það ekki síst vegna þess að við búum til heimatilbúinn vanda í upphafi síðasta kjörtímabils tókumst við á við erfiðleika sem voru skapaðir af ytri aðstæðum núna hefur ríkisstjórnin verið dugleg að skapa sér vandamálin hún hefur verið dugleg með yfirlýsingum sínum og framgöngu að auka á vandann þar er hægt að nefna margt við sjáum lækkun lánshæfismats landsins vegna þess að ekki hefur verið útfært með hvaða hætti er hægt með ábyrgum hætti að efna kosningaloforð jafnt í skuldamálum heimila sem á sviði ríkisfjármála við sjáum að seðlabankinn heldur að sér höndum við lækkun vaxta af nákvæmlega sömu ástæðu við sjáum að væntingavísitala hrapar við sjáum að aðilar vinnumarkaðarins treysta sér ekki til að gera langtíma kjarasamninga vegna þess að þeir vita ekki hvert ríkisstjórnin ætlar að fara bólur myndast á mörkuðum og þær munu auðvitað springa eins og allar aðrar bólur og einhverjir sitja eftir með sárt ennið í boði þessarar ríkisstjórnar virðulegi forseti hin ranga forgangsröðun ríkisstjórnarinnar sem birtist á sumarþinginu hefur haldið áfram að birtast okkur með skýrari og skýrari hætti á síðustu mánuðum lækkun veiðigjalda og afturköllun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu ákvörðunin um að halda ekki áfram með auðlegðarskatt eru allt hlutir sem verða að skoðast í samhengi við aðrar aðgerðir ríkisstjórnarinnar markmið hennar er að hlaða undir þá sem mest hafa fyrir og svo mjög bregður að þessu að auðmenn eru farnir að skrifa í morgunblaðið

frekari atbeina ríkisstjórnarinnar til þess að lækka skatta þeirra og óska eftir því að hún fari frekar að einbeita sér að því að leysa þau velferðar verkefni sem við blasa hvarvetna þessi mynd birtist á sama tíma og við sjáum vandann á landspítalanum við sjáum vandann í lánasjóðnum þar sem hæstvirtur menntamálaráðherra hefur verið gerður afturreka með illa ígrundaðar tillögur en virðist samt ætla að reyna að halda þeim til streitu til þess að unnt sé að niðurgreiða eftirgjöf handa þeim sem mest hafa milli handanna og lífeyrisþegar bíða enn eftir efndum á loforðum sem þeim voru veitt fyrir kosningar eins og ef þessi ranga forgangsröðun væri ekki nóg þá blasir síðan við algjört ráðleysi í ríkisfjármálum hæstvirtur fjármálaráðherra hefur gefist upp á því verkefni að forgangsraða í ríkisrekstri hann hefur endurvakið

við aðhald í ríkisrekstri sem felst í flötum niðurskurði upp á fimmtán prósent við vissum sem var á síðasta ári að komið var að þolmörkum í heilbrigðisþjónustunni og skárum ekkert niður í heilbrigðisþjónustunni við höfum heyrt þingmenn sjálfstæðisflokksins í aðdraganda kosninga tala um ástandið á löggæslunni við höfum heyrt hæstvirtan heilbrigðisráðherra tala um nauðsynina á því að auka framlög til heilbrigðisþjónustunnar við höfum heyrt frambjóðendur sjálfstæðisflokksins lofa úrlausn fyrir lífeyrisþega hvernig á að vera hægt að mæta fimmtán prósent hagræðingarkröfu við þessar aðstæður er einhver hér inni sem telur að löggæslan sé aflögufær að þessu leyti eða að heilbrigðiskerfið sé aflögufært ó nei ráðleysið er algjört og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur hins vegar útvistað forgangsröðun í ríkisrekstri til fjögurra manna vitringakvartetts sem hefur fengið það verkefni að koma með tillögur til ríkisstjórnarinnar og þar fleytt eins og til þess að athuga hver viðbrögðin verði við þeim svo það sé hægt að draga þær til baka ef þær vekja of mikla samfélagslega óánægju við höfum heyrt hugmyndir um niðurskurð í kvikmyndasjóði og núna síðast heyrðum við frá einum háttvirtum þingmanni að eftirlits iðnaðurinn væri stóra vandamálið eins og sé ekki búið að hlaða nóg undir forréttindastéttirnar í landinu þá eru það sem sagt skilaboð þessarar ríkisstjórnar að nú beri að veikja samkeppniseftirlitið til að tryggja að kolkrabbar gamlir og nýir geti setið einir að hlut landsmanna og að meðalstór fyrirtæki muni enga leið eiga til þess að keppa við forréttindahópana með sama hætt á að veikja fjármálaeftirlitið erum við ekki öll hér í þessum sal sammála um það hversu illa hafi gengið að láta bankana ganga fram til að mæta hagsmunum skuldugra heimila ja við getum rétt ímyndað okkur hvernig hefði gengið ef fjármálaeftirlitið hefði þó ekki verið að reka á eftir þeim skatteftirlitið virðist ekki vera ofarlega á forgangslistanum hjá þessari ríkisstjórn ef marka má orðaskipti háttvirts þingmanns karls garðarssonar og hæstvirts fjármálaráðherra hér í sumar

þegar kemur að evrópumálum blasir sama ráðleysið við klunnalegar tilraunir hæstvirts utanríkisráðherra til þess að spilla samningsferlinu runnu þó í strand í sumar og mikið til fyrir tilverknað hæstvirts forseta þingsins sem ég vil þakka sérstaklega fyrir að hafa staðið vörð um þingræðið þegar ráðherrann lét sér detta í hug að það væri hægt að ganga gegn skýrri ályktun alþingis um stefnumörkun í utanríkismálum það er virðingarvert að forseti þingsins skyldi ganga fram með þessum hætti og ég þakka honum fyrir það með nákvæmlega sama hætti finnur maður enduróma um allt samfélag kröfuna um það að þjóðin fái að koma að endanlegri ákvörðun í þessu máli að það verði þannig sérstaklega í ljósi yfirlýsinga stjórnarflokkanna beggja í aðdraganda kosninga að engin óafturkræf skref verði tekið í þessu efni nema þjóðin fái að koma þar að það er óþarfi að loka dyrum ef til þess rekur engar nauðir og land í óvissri stöðu þarf á því að halda að eiga alla kosti opna virðulegi forseti eins og ég sagði hér í upphafi er staða íslands alvarleg við horfum á ísland í höftum við horfum á glötuð tækifæri eitt prósent vöxtur er það sem almennt er nú spáð atvinnusköpun er engin meðal fólks með starfsmenntun

hjá ófaglærðu fólki við blasir ógnin um þá framtíðarsýn að ísland verði verstöð hráefnis útflutnings ísland verði ekki staðurinn þar sem fjölbreytt störf verði til þar sem verðmikil störf verði til þar sem þekkingarstörf verði til það vantar algjörlega sóknarstefnuna í þessa ríkisstjórn við vitum hvaða viðhorf hún hefur gagnvart atvinnusókn og fjölbreyttri atvinnusókn nú eru ipa styrkir í uppnámi sem gáfu fyrirheit um fjölbreytta atvinnuþróun vítt og breitt um landið

einhæft atvinnulíf og fáir kostir á sama tíma sjáum við tækifæri sem hægt væri að nýta við sjáum fréttir af því að mjólkursamsalan sé að njóta arðs af því að framleiða úti í öðrum löndum á norðurlöndunum skyr til neyslu vegna þess að þar er bullandi eftirspurn eftir íslensku skyri en vegna þess að við erum bundin höftum höfum ekki aðgang að hinum evrópska markaði sem við hefðum með aðild að evrópusambandinu þá flytjum við þessi störf úr landinu íslenskt skyr made in sweden af hverju fá ekki íslenskar hendur að vinna þessi störf af hverju fá ekki íslenskir bændur að vinna þessa mjólk með nákvæmlega sama hætti er vaxtarmöguleikum sjávarútvegs veruleg takmörk sett vegna þess að markaðs aðgangur okkar í dag fullnægir ekki útflutningsþörfum sjávarútvegsins eins og þær hafa þróast á undanförnum árum virðulegi forseti við þurfum sóknarstefnu þar sem alvöru tækifæri eru nýtt þar sem við sækjum fram vegna þess að okkar sterkustu fyrirtæki vaxa ekki hér í höftum og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og hafa gert haftaafnám flóknara og erfiðara viðfangs en þurft hefði að vera ísland er land tækifæranna við þurfum ekki ríkisstjórn sem eyðir öllu afli sínu í að þjóna fámennri forréttindastétt við þurfum ríkisstjórn sem treystir sér til að nýta tækifærin opna þjóðinni nýja útflutnings markaði og leggja allt kapp á að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf og almenna hagsæld